Señora Presidenta, señora Alta Representante y Vicepresidenta de la Comisión, Señorías, el elemento central de este debate demasiado amplio debería ser la situación en el norte de África y en Oriente Próximo. Y este debate debemos abordarlo sin exaltar luces —la señora Ashton nos ha puesto justamente de relieve elementos positivos yo subrayaría la buena o la mejor información entre el Parlamento y el Servicio Europeo de Acción Exterior—, pero también sin ocultar sombras, y una voz tan ponderada como la de nuestro antiguo colega y Presidente de la República Italiana, Giorgio Napolitano, nos lo ha recordado recientemente. Entre las sombras, a pesar de los esfuerzos de la señora Ashton, está la distinta vara de medir para los casos de Libia y Siria en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y, también, en el Consejo de Ministros de la Unión Europea y entre las sombras, señora Ashton, la situación del campo de Ashraf usted es consciente del papel positivo, constructivo y moderador que mi grupo viene desempeñando en el desarrollo de la política exterior, y créame que no se me oculta la importancia y la sensibilidad del dossier iraní. Pero, a pesar de las advertencias hechas, en relación con el aspecto humanitario, a sus servicios, a sus colaboradores, a su gabinete, a su director general, y a pesar de que yo mismo le entregué un borrador de declaración, usted no ha alzado su voz hasta que ha habido treinta y dos muertos y más de trescientos heridos.

Ha dicho usted esta mañana que hay que actuar y que hay que ser coherente, sobre todo en lo que se refiere al ámbito de la defensa de los derechos humanos

Le pregunto En relación con el disidente cubano Juan Wilfredo Soto García, arrestado, golpeado y finalmente muerto, ¿está usted dispuesta a pedir una investigación que aclare estos luctuosos hechos?